Pane předsedající, pokud má dojít k zneplatnění voleb, tak se tak může stát pouze na základě velmi silných argumentů a musíme říci, že to rozhodnutí kišiněvského soudu je argumentačně naprosto ploché.

Moldavsko je krásná země, žijí tam velmi dobrosrdeční lidé a pak zde máme několik jmen oligarchů, která se neustále opakují a s nimiž je spojeno bezbřehé rozkrádání. Myslím si, že podpora Evropské unie se tak trochu ztrácí a nedostává se právě k občanům. A občané Moldavska se zaslouží naši podporu, protože já cítím, že oni vyznávají naše hodnoty, hodnoty Evropské unie.

No nepochybně nemůžeme mlčet, protože my jsme s občany Moldavska.